eru góð og gild og voru mikilvægt framfaraspor fyrir þingið til þess að gera þingið betra og skilvirkara og allt það ég fagna þeim ágætt að

miðnætti með þessari atkvæðagreiðslu